Monsieur le Commissaire, permettez moi de vous rappeler pendant la minute qui me reste je suis quelque peu resté sur ma faim suite à votre intervention liminaire dans notre débat et je vais m'en expliquer à l'instant combien de changements ont été constatés depuis l'adoption en 2001 du livre blanc sur les transports. Or, malgré tous les efforts qui ont été accomplis, force est de constater que, dix ans plus tard, le transport n'est pas encore durable.

Je souhaiterais qu'au cours du débat, suite à notre feuille de route telle que nous allons l'adopter demain, vous puissiez aller plus loin dans des propositions concrètes sur, par exemple, la réduction des émissions de CO2 de 20 dans les transports routiers et sur l'application du principe du pollueur payeur à tous les transports.

Comment allez vous nous proposer des dispositions législatives à très court terme, d'ici à 2020, pour permettre de répondre à notre feuille de route?